Op een gegeven moment was een element kapot en ik kon het element niet gerepareerd krijgen.

Dus nu zitten we in 2012, veertig jaar later, en het is nog steeds zo en het zal over veertig jaar ook zo zijn. Kortom, het wordt inderdaad tijd dat we er wat aan gaan doen, en ook concreet worden.

Dus daar moeten we echt op focussen. Betere labelling, duidelijker en niet met vijf verschillende labels de ene voor fair trade en de andere voor energie efficiëntie.

Betere omgang met recycleerbaar materiaal, zodat het niet eindigt op de stortplaats of in de verbrandingsovens.

De urgentie lijkt me heel erg duidelijk. We moeten iets doen.